Mostani hozzászólásommal elsősorban az Európai Bizottságnak szeretnék üzenni, ezért nagyon örülök annak, hogy a Bizottság képviselője még a teremben tartózkodik.

Bár az egyes tagállamok, köztük Magyarország is egyéni vállalást tett, az Európai Unióra ugyanakkor az úgynevezett buborékelv alapján úgy tekintenek mint egy egységes államra.

Miközben ezeknek a közép kelet európai országoknak létszükségük lenne azokra a forrásokra, amelyeket így tudnának bevonni, és azokat egyébként újabb környezetvédelmi és kibocsátáscsökkentési beruházásokra fordítanák. Ez ügyben konkrét javaslatokat tett a magyar kormány, nagyon szeretném, ha a Bizottság ezt tárgyalná, és ezt érvényesíteni tudnák a későbbi tárgyalások során.